Monsieur le Président, c'est un amendement quasi technique, car il y avait une irrégularité dans le texte.

Il est en appel, mais il est en liberté.